Zweitens, sobald wir es erkannt haben, hat sich vor allem der Rat lange geweigert, die notwendigen Maßnahmen, die der Stabilitäts und Wachstumspakt eigentlich vorsieht, einzuleiten und auch die notwendigen Sanktionen zu verhängen. Um es salopp zu sagen Die Reißleine wurde ganz einfach nicht gezogen.

Wenn wir das Instrument effizient umsetzen wollen, dann ist das selbstverständlich eine Verlagerung der Kompetenzen von den Hauptstädten hierher nach Brüssel. Aber das ist in einer Wirtschafts und Währungsunion höchstwahrscheinlich auch notwendig.